Die ökonomische Lage bereitet Bürgerinnen und Bürgern genauso wie uns allen enorme Sorge. Zu diesem Zeitpunkt wurde dieser Bericht im Ausschuss für Wirtschaft und Währung in einer sehr guten Atmosphäre der Zusammenarbeit und mit einer sehr breiten Mehrheit beschlossen. In dem Sinne möchte ich das hier auch vorstellen. Klar ist,

Auf der anderen Seite ist die Krise, die sich jetzt einigermaßen stabilisiert hat die Wachstumszahlen haben sich wieder ein Stück weit korrigiert in eine zweite Phase eingetreten, nämlich enorme Defizite in den öffentlichen Haushalten, und das ist auch der Preis, der gezahlt werden musste, um aus dieser Krise einigermaßen herauszukommen. Die Botschaft des Berichts an der Stelle ist sehr klar Wir müssen möglichst schnell wieder auf den Pfad des Stabilitäts und Wachstumspaktes zurückkommen. Wir können unseren Kindern und Enkelkindern nicht diese Verschuldung zumuten. Auf der anderen Seite stellt der Bericht aber ebenso klar fest, dass die Regeln des Stabilitäts und Wachstumspakts nicht genügen, sondern dass der Eurozone eben entsprechende Maßnahmen zur besseren Koordinierung fehlen, dass es insbesondere darum gehen muss, die Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone anzugehen und die Koordinierung der Haushalts und Fiskalpolitik zu verstärken.

Das bedeutet, dass es nicht angehen kann, dass jeder weiterhin auf seinen Teilprivilegien in nationaler Kirchturmpolitik beharrt. Die Verantwortung insbesondere bei der Kommission, aber genauso bei der Eurogruppe ist enorm, jetzt in dieser Situation die notwendigen Maßnahmen zu treffen.

Erstens brauchen wir effektive Instrumente zur ökonomischen Koordinierung. Zweitens muss die strukturelle Abhängigkeit der Eurozone von endlichen Ressourcen beendet werden. Wir können es uns nicht leisten, beim nächsten Anstieg der Öl und Ressourcenpreise, der ja schon im Gange ist, wieder in eine rezessive Entwicklung hineinzurutschen. Drittens kann es nicht angehen, dass die Finanzmärkte nach dieser Krise nicht effektiv reguliert werden, sondern wie wir das jetzt schon sehen, dass an zentralen Stellen, etwa bei der Aufsicht, einzelne Mitgliedsländer dafür sorgen, dass sinnvolle Vorschläge gar nicht erst gemacht werden. Viertens geht es nicht, dass in einer solchen Krise gegen die Werte der Europäischen Union eben nicht das Ziel des sozialen Zusammenhalts im Vordergrund steht, sondern dass einzelnen Mitgliedsländern absurde Zinssätze zur Finanzierung ihrer Schulden zugemutet werden.

Vor allem muss es darum gehen, dass die notwendigen Korrekturen bei der Fiskalpolitik nicht auf Kosten der Massenkaufkraft gehen. Die einfachste Lösung, um dies ein gutes Stück voranzubringen, wäre die effektive Zusammenarbeit im Bereich der Steuern.

Generell muss es darum gehen, dass gerade jetzt im Zusammenhang mit der Arbeit von Herrn Monti und der Neubelebung des Binnenmarktes das Prinzip der steuerlichen Zusammenarbeit Vorrang hat vor dem der Steuerkonkurrenz. Machen Sie starke Vorschläge, damit wir aus dieser Krise nicht mit höheren Schulden hervorgehen, sondern damit wir, gestärkt durch eine starke wirtschaftliche Zusammenarbeit der Mitgliedsländer, dafür sorgen können, dass wir unseren Kindern nicht Schulden hinterlassen, sondern eine Eurozone, die zusammenarbeitet, statt sich im Wettbewerb nach unten zu ziehen.